að ræða fjárlögin það er komið langt inn í desember og ég verð eiginlega að mótmæla þessu sleifarlagi hjá stjórnvöldum við byrjum mánuði fyrr ég er viss um að öll þing á norðurlöndum eru búin að afgreiða sín fjárlög fyrir næsta ár við höfum verið að bíða eftir breytingartillögum fyrst ríkisstjórnarinnar svo meiri hlutans

heyra skoðanir allra sveitarfélaganna til að geta búið til breytingartillögur við erum hérna með eldgamla flokka sem hafa örugglega gert þetta hundrað sinnum áður og ég skil ekki að við séum enn í þessum pakka vissu menn ekki í júlí að það þarf meira fé í vegasamgöngur eða meira fé í flóttamannamálin eru menn að fatta það